hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra um ríkisábyrgð handa decode genetics inc þetta er allt á enskunni og fyrirspurnin er stutt mun ráðherra beita sér fyrir afnámi ríkisábyrgðar á skuldabréfum útgefnum af decode genetics inc samanber lög númer áttatíu og sjö frá fimmtánda maí tvö þúsund og tvö hæstvirtur forseti mér var eiginlega skapi næst að fresta þessari fyrirspurn þar sem í mínu hjarta og flestra okkar hér brenna aðrar spurningar en akkúrat þessi í dag eftir sem áður er þetta liður í því að fylgja málum eftir og skoða hvort við séum hér með í gildi lög sem í raun og veru fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra um endurskoðun laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði en eins og við vitum eru í gildi lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði sem íslensk erfðagreining er umsjónarmaður yfir og þessi gagnagrunnur hefur aldrei litið dagsins ljós og má segja að málið sé þar með fallið um sjálft sig en ríkisábyrgðin stendur það voru mikil átök um hugmyndafræðina á bak við miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði og ég vil nefna að samkvæmt þeim lögum sem eru frá fimmtánda maí tvö þúsund og tvö samþykkti alþingi sérlög um heimild til handa fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs til að ábyrgjast skuldabréf allt að fjárhæð tvö hundruð milljónir bandaríkjadollara vegna fjármögnunar nýrrar starfsemi íslenskrar erfðagreiningar e h f dótturfélags decode það er meginregla að ekki sé unnt að afnema ríkisábyrgð sem komin er til framkvæmda með tilliti til lögmætra væntinga ábyrgðarþega og þriðja aðila það er þeirrar lánastofnunar sem